Señor presidente, el sector de la pesca europeo —ya se ha dicho— tiene ante sí numerosísimos retos adaptarse a nuevas normas como la obligación de desembarque —una auténtica revolución— o el nuevo Reglamento de medidas técnicas afrontar también el y la necesidad de alcanzar el rendimiento máximo sostenible para ya, para el año 2020. Quiero subrayar asimismo la importancia de asegurar el relevo generacional, un desafío de primera magnitud para el sector. Dadas estas circunstancias tan especiales, necesitamos un Fondo Europeo Marítimo y de Pesca potente, no recortado un fondo mejor dotado, más ágil para su uso, o sea, menos burocrático, menos complejo y restrictivo. La utilización del Fondo actual, como todos sabemos, está lastrada por muchos obstáculos administrativos y, al final, la implementación —lo sabemos— está siendo bastante pobre. Yo quiero agradecer ahora a Gabriel Mato, el ponente de este informe, su trabajo tan eficiente e inclusivo, y también su proximidad y contacto permanentes con los distintos sectores afectados. El ponente ha sido plenamente consciente de las necesidades del sector y de las circunstancias del ahora. No solo del sector extractivo, sino también de la industria de la transformación y de la acuicultura. El ponente ha sido también consciente de que era necesario superar la rigidez en la propuesta originaria de la Comisión, que relegaba al sector transformador y a la acuicultura a la financiación únicamente mediante instrumentos financieros. Esto podría haber sido especialmente problemático para las pequeñas empresas. Por ello, celebro que el informe de Gabriel Mato recoja la posibilidad de que haya también subvenciones directas para estos sectores transformadores y acuícolas, tan importantes en mi tierra, Galicia. Yo me congratulo igualmente de que el informe que hoy debatimos aborde la cuestión clave del relevo generacional, destinando fondos a la formación, a la mejora de las condiciones de trabajo y a la de la calidad de vida a bordo. Asimismo, el FEMP apoya la compra de buques por parte de nuevas generaciones, que aspiran naturalmente a contar con una flota más moderna y segura. Confío en que no prosperen algunas enmiendas que se han presentado en contra de este importante punto.

Quiero subrayar la importancia del dictamen sobre el FEMP aprobado hace unos meses en el Comité de las Regiones. Precisamente, el ponente fue el presidente de mi comunidad autónoma, Alberto Núñez Feijóo, y ha sido un informe muy útil —creo yo— para el trabajo realizado en este Parlamento para el informe del ponente, el